forseti þar sem ekki fékkst svar við þeirri spurningu um það hversu lengi forseti hyggist halda þessum fundi áfram hlýt ég að benda á það eins og sést hér á atkvæðatöflunni að ég leggst gegn því að þessi heimild verði veitt og ég tel að rökin sem hafa verið færð hérna af fulltrúum alla vega sumra í stjórnarandstöðunni hér